Triste bilan pour une action menée au nom des droits de l'homme! Les chancelleries occidentales ont entretenu ce chaos en jouant la carte du gouvernement d'entente nationale, soutenu par des milices mafieuses, contre le maréchal Haftar, pourtant reconnu par le parlement élu de Tobrouk. À l'issue des pourparlers qui viennent de se tenir à Paris, plutôt que de formuler des vœux pieux, les autorités européennes devraient intensifier la lutte contre l'immigration clandestine sans se soucier des états d'âme de l'ONU et des activistes pro migrants, avec un objectif clair immigration zéro.